von Terrorismus, Kriminalität im Allgemeinen, aber im Besonderen Kindesmissbrauch, organisierte Kriminalität, Rechtsradikalismus oder auch Phishing. Nun hat sich gerade heute das UN Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung für internationale Standards zur Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Natürlich brauchen wir insgesamt eine ausgewogene Mischung aus Grundrechten auf der einen Seite und einer gerichtsfesten, staatlichen Strafverfolgung auf der anderen Seite. Im Fall von Amanda Todd macht sich nun die Hackergruppe Anonymous auf, nach dem Mobber zu suchen.

Deshalb machen es sich auch diejenigen zu einfach, die sagen, die Vorratsdatenspeicherung muss weg, und die immer dagegen sind, aber keine Lösung für dieses Problem bieten oder eben auch die Rechte der Opfer aus dem Internet nicht richtig berücksichtigen. Fahndungserfolge wie die im Fall des Attentäters von Toulouse beweisen meines Erachtens schon die Erforderlichkeit der Speicherung von Daten und auch der Vorratsdatenspeicherung.

Unabhängig davon ist es überhaupt nicht akzeptabel, dass die Einheitlichkeit des europäischen Rechts oder auch die Einhaltung des europäischen Rechts von der deutschen Justizministerin bei diesem Vorgang völlig in Frage gestellt wird. Erst am vergangenen Montag sagte der parlamentarische Staatssekretär des Bundesjustizministeriums in einer Sitzung des Petitionsausschusses, die Bundesregierung würde in Bezug auf die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie keinen Vorschlag vorlegen.

Ich frage mich, wie lange dieser Prozess eigentlich tatsächlich noch dauern soll. Zumindest zeigen doch diese Äußerungen sehr deutlich, dass das von Ihnen, Frau Kommissarin, immerhin bereits im Mai eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren wenig Eindruck auf die deutsche Justizministerin macht. Für mich ist es unverständlich, wie sich gerade eine Justizministerin über geltendes Recht und Gesetz hinwegsetzen kann, denn sie muss ja eigentlich wissen, dass jeder Mitgliedstaat der EU auch verpflichtet ist, europäisches Recht entsprechend umzusetzen, und das eben auch noch fristgerecht. Das Argument der Justizministerin, eine Umsetzung sei mit der bestehenden Richtlinie nicht möglich, greift in jedem Fall nicht. Vielleicht können Sie hier das eine oder andere nochmals beitragen. Jedenfalls zeigt auch das Beispiel von Österreich, dass ein Mitgliedstaat, der sich lange gewehrt und geweigert hat, die Richtlinie umzusetzen, auch ein Gesetz mit Modellcharakter schaffen kann und dass die Regelungen dann auch gut und verfassungsgemäß sein